hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga um hagstofu íslands og opinbera hagskýrslugerð nefndin hefur fjallað um málið á nokkrum fundum og fengið til sín allnokkra gesti og hefur einnig fengið í hendur nokkrar

í athugasemdum með því frumvarpi kom fram að ætlunin væri að hagstofunni yrði breytt í sjálfstæða ríkisstofnun og tæki sú breyting gildi frá ársbyrjun tvö þúsund og átta frumvarpi því sem hér liggur fyrir er ætlað að búa hagstofu íslands og opinberri hagskýrslugerð viðhlítandi lagagrundvöll á þessum grundvelli í nefndaráliti allsherjarnefndar er fjallað um þau helstu efnisatriði sem er að finna í frumvarpinu sem gera í rauninni ráð fyrir fremur litlum raunverulegum breytingum á starfsemi hagstofunnar en það er verið að styrkja þann lagagrundvöll sem hún stendur á meðal þeirra efnisatriða sem þarna er fjallað um er að það er tekið fram að hagstofa íslands skuli vera sjálfstæð stofnun og heyra undir forsætisráðuneyti það er tekið fram að stofnunin skuli vera miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar en með því er átt við starfsemi sem lýtur að söfnun gagna til tölfræðilegrar úrvinnslu um landshagi og þjóðfélagsleg málefni úrvinnslu gagna og miðlun tölfræðilegra upplýsinga til almennings fyrirtækja stofnana og stjórnvalda á grundvelli laga og fyrirmæla sem eru sett samkvæmt lögum í annar kafli frumvarpsins er fjallað um gagnaöflun hagstofunnar samkvæmt frumvarpinu skal hagstofunni heimilt að afla gagna frá stjórnvöldum stofnunum fyrirtækjum og einstaklingum en þó er lögð áhersla á notkun stjórnsýslugagna og upplýsinga sem til eru í opinberum skrám þá er í kaflanum mælt fyrir um heimild hagstofunnar til samtengingar skráa við tölfræðilega úrvinnslu og hagskýrslugerð í þriðja kafla er fjallað um trúnaðarskyldur við gerð hagskýrslna slík ákvæði er ekki að finna í þeirri löggjöf sem nú gildir um hagstofuna og hefur hagstofan hingað til stuðst við venjur og alþjóðlegar reglur og jafnframt sett sínar eigin reglur um meðferð trúnaðargagna allsherjarnefnd hefur eins og áður er sagt fjallað nokkuð um frumvarpið og leggur til nokkrar breytingar lagt er til að við aðra grein bætist aðilar vinnumarkaðarins við upptalningu þeirra sem hagstofunni ber einkum að líta til hvað snertir þarfir fyrir upplýsingar og henni ber að hafa samráð við þetta er til áréttingar og fyllingar en ljóst er að hagstofan hefur um árabil haft margþætt samráð og samstarf við samtök á vinnumarkaði og er engin breyting fyrirhuguð í þeim efnum í umsögnum ríkisskattstjóra og fasteignamats ríkisins komu fram áhyggjur af því að ekki væri skýrt hvernig skyldi fara með kostnað af hugsanlegri öflun viðbótarupplýsinga og breytingum á skrám samkvæmt öðrum og þriðju málsgrein sex greinar frumvarpsins í umræðum fyrir nefndinni hafa fulltrúar hagstofunnar lagt áherslu á að stofnunin verði að sjálfsögðu að gæta meðalhófs í óskum sínum um gögn og notkun opinberra skráa til hagskýrslugerðar lögð er áhersla á þessi sjónarmið í fyrsta málsl fyrstu málsgrein sjöttu greinar frumvarpsins þar sem fram kemur að haga skuli gagnaöflun á þann hátt að fyrirhöfn upplýsingagjafa við að láta í té gögn sé hóflegt hagstofan verði einnig að taka tillit til þess kostnaðar sem öflun viðbótarupplýsinga og breyting skráa geti haft í för með sér til að styrkja þessi sjónarmið leggur nefndin til að bætt verði við niðurlag annað og þriðju málsgrein sjöttu grein að tekið skuli tillit til eðlilegra sjónarmiða um kostnað með því móti telur nefndin að hún komi til móts við þau sjónarmið sem komu fram af hálfu ríkisskattstjóra og fasteignamats varðandi þessa upplýsingagjöf til hagstofunnar við samningu frumvarpsins var leitað álits hjá persónuvernd um efni frumvarpsins er varðar meðferð trúnaðargagna og persónubundinna gagna við nánari athugun á efni frumvarpsins taldi persónuvernd að skerpa mætti á orðalagi ákvæða um skilyrði sem gæta þarf við veitingu aðgangs að gagnasafni með persónubundnum gögnum í rannsóknarskyni eða afhendingu slíkra gagna til rannsóknaraðila persónuvernd hefur sent allsherjarnefnd ábendingar um tvenns konar orðalagsbreytingar á annarri málsgrein þrettándu greinar og leggur nefndin til að frumvarpinu verði breytt á þann veg nefndin leggur annars vegar til að í stað þess að vísað sé til fyrstu málsgrein níundu grein laga um persónuvernd verði vísað til einhvers skilyrða níundu grein laga um persónuvernd hins vegar leggur nefndin til viðbót við aðra málsgrein þrettándu greinar í þá veru að rannsóknaraðila beri að skila gögnum eða eyða persónuauðkennum í síðasta lagi að liðnum tilteknum tíma og ef hann hyggst varðveita persónuauðkenni lengur skuli hann tilkynna hagstofunni um það og óska eftir samþykki hennar á síðari stigum við meðferð frumvarpsins fyrir nefndinni kom einnig fram ábending frá persónuvernd um að setja bæri sérstök ákvæði um meðferð og öryggi upplýsinga sem aflað væri með samtengingu skráa samkvæmt níundu grein nefndin telur rétt að taka af tvímæli í þeim efnum með því að taka upp í tíundu greinar frumvarpsins ákvæði um að þær trúnaðarkvaðir sem kveðið er á um í fyrsta og önnur málsl fyrstu málsgreinar tíundu grein gildi einnig um þær upplýsingar sem verða til við samtengingu skráa samkvæmt níundu grein hins vegar telur nefndin ekki þörf á að bæta við sérstöku ákvæði um öryggi þessara gagna þar sem ljóst sé að ákvæði tólftu greinar frumvarpsins um öryggi gagna eyðingu eða dulkóðun eigi jafnt við um öll hagskýrslugögn sem snerta tilgreinda einstaklinga og lögaðila

þetta stafar af því að enn eru útistandandi skuldabréf byggingarsjóðs ríkisins með ákvæðum um greiðslujöfnun fasteignaveðlána samkvæmt lögum frá árinu nítján hundruð áttatíu og þrjú hér er um að ræða almenn lán til einstaklinga veitt á árunum nítján hundruð áttatíu og þrjú til

þessi greiðslujöfnun styðst meðal annars við mánaðarlega launavísitölu samkvæmt fyrrgreindum lögum að höfðu samráði við íbúðalánasjóð er niðurstaðan sú

lagaákvæði um launavísitölu felld úr gildi kunni að skapast óvissa um framkvæmd fyrrnefndrar greiðslujöfnunar ef til hennar kemur af þessum ástæðum er lagt til að horfið verði frá afnámi laga um launavísitölu fram kemur í nefndarálitinu að allsherjarnefndarmenn háttvirtir þingmenn jón magnússon og karl fimmti matthíasson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin stendur saman að þessu nefndaráliti og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef nú gert grein fyrir og fram kom á sérstöku þingskjali undir þetta nefndarálit rita auk þess sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson atli gíslason sigurður kári kristjánsson ellert b schram siv friðleifsdóttir og ólöf nordal